Již na podzim minulého roku jsme při prezentaci Evropského účetního dvora diskutovali o tom, jaká je odpovědnost členských států za celkovou kontrolu vydávání finančních prostředků Evropské unie. Považuji za správné, aby každý členský stát chránil finanční zájmy Evropské unie tím, že na národní úrovni zajistí spolehlivé kontroly při zjišťování nesrovnalostí a podvodů. V souvislosti s tím je také nutná spolupráce členských států a Komise v poskytování úplných a spolehlivých informací. Povinná prohlášení o správě na národní úrovni musí být řádně zkontrolována národním kontrolním úřadem. Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství je jistě vhodný a doprovodný instrument. Česká republika, která je zmíněna v této zprávě, však ještě tuto úmluvu neratifikovala, jelikož je nutné zavedení trestněprávní odpovědnosti právnických osob. Právní řád České republiky je tradičně založen na trestněprávní odpovědnosti pouze fyzických osob.